Tymczasem w Grecji miesiąc temu greccy obywatele zostali pozbawieni tego prawa. Ostatni raz taki przypadek miał miejsce podczas niemieckiej okupacji. Uniemożliwienie obywatelom swobodnego dostępu do informacji stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami, które tutaj, w sercu Europy, zobligowani byliśmy przypominać. Wolność słowa, wolność mediów, swoboda wypowiedzi to bardzo proste zasady i nie ma tutaj miejsca na podwójne standardy.

za wprowadzenie ograniczeń dotyczących reklamy w czasie wyborów. Tymczasem w przypadku pozbawienia milionów Greków dostępu do krajowej telewizji Unia Europejska milczy. Podobnie jak w przypadku Polski, gdzie milionom obywateli, katolików, w Polsce odmawia się prawa do Telewizji Trwam największa telewizja katolicka ubiegająca się o należne jest miejsce na multipleksie cyfrowym nie ma możliwości prezentowania katolickich treści. Właśnie tutaj, w Parlamencie Europejskim, powinniśmy o tym głośno mówić, upominać się o prawa dla tych wszystkich telewizji, bo to właśnie Unia Europejska powinna stanowić wzór w zakresie przestrzegania praw człowieka, wolności wypowiedzi, gdyż w przeciwnym razie stanie się własną karykaturą.